Madame la Présidente, Monsieur le représentant du Conseil, Monsieur le Commissaire, il y a un avant et un après golfe du Mexique. L'Europe n'est évidemment pas à l'abri d'un accident industriel de grande ampleur, comme l'illustre malheureusement ce qui se passe aujourd'hui même en Hongrie. Notre travail commun est précisément d'anticiper et de ne pas attendre qu'une catastrophe se produise pour avoir les moyens d'y parer.

Tout d'abord, une législation adaptée qui fasse de la prévention.

Il faut des études préalables solides et je me réjouis d'entendre envisager l'application de Seveso II aux plateformes en mer. Il faut des études d'impact solides et également un système de responsabilité qui soit dissuasif, de telle sorte que l'intérêt économique des exploitants soit de faire de la sécurité, c'est extrêmement important. Enfin, il faut disposer des moyens techniques permettant, en quelques jours, voire en quelques heures, de faire face à toute éventualité. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir réagir sur le papier, il s'agit de pouvoir réagir dans la réalité. Je n'ose imaginer ce qui se passerait dans une mer fermée comme la Méditerranée si, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous assistions à une situation analogue à celle du golfe du Mexique. Il faut également bien sûr, et vous l'avez rappelé, un juste système de responsabilité de réparation. La directive responsabilité environnementale, je le rappelle, ne couvre pas les dommages économiques. C'est la raison pour laquelle il m'apparaît indispensable, comme n'ont pas hésité à le faire les États Unis, de mettre en place un moratoire sur les nouvelles installations de manière à ce que puissent être remplies les conditions qui viennent d'être rappelées. Il ne s'agit pas d'arrêter l'exploitation en cours, mais de suspendre les nouvelles autorisations qui pourraient être délivrées de manière à ce que tous les acteurs publics et privés aient le même intérêt arriver le plus vite possible à une législation et à des moyens techniques qui nous mettent à l'abri d'une catastrophe de l'ampleur de celle que les États Unis ont connue. Je pense que tout ceci irait dans la bonne direction, tout en rappelant quand même que notre but à tous est de progressivement nous faire sortir de la société du pétrole et non pas de nous y maintenir.